Puis je me permettre de citer trois exemples cependant, où je reste plein d'attentes, où à ce stade, je reste quelque peu sur ma faim. Tout d'abord, et Mme Gebhardt l'a évoqué les recours collectifs. Car cela fait vingt ans que l'on consulte. Depuis l'initiative du commissaire Van Miert, la Commission consulte.

Un autre exemple, ce sont les passagers. Vous invoquez l'éruption du volcan islandais pour enfin modifier le règlement sur les passagers aériens, mais depuis dix ans, nous demandons un règlement global sur le droit de tous les passagers.

Ne parlons pas des services d'intérêt général. Nous attendons une directive cadre.